In primo luogo migliorare la capacità di analisi dei rischi naturali. Pensiamo che anche e soprattutto in momenti difficili, come inondazioni, alluvioni e terremoti, i cittadini europei debbano trovare un'Europa pronta ed efficiente, capace di dare aiuto e sostegno immediato. Spesso, quando alcuni Stati membri si sono trovati sconvolti da eventi naturali, la nostra risposta non è stata pronta né esauriente e la solidarietà ricordiamocelo è uno degli elementi costitutivi della nostra Unione. In secondo luogo abbiamo sottolineato il ruolo della gestione delle frontiere esterne in relazione alla tematica della sicurezza interna. In particolare dobbiamo assicurare una gestione dei flussi migratori, in modo che il grande numero di migranti che l'Europa accoglie non abbia un impatto negativo sulla società. Se gli immigrati hanno diritto a un'accoglienza umana e democratica, è anche vero che ciò è impossibile quando numeri spropositati arrivano sulle coste dei nostri Stati membri. È un elemento che determina disagio, sia per chi arriva, sia per chi è oggetto dell'arrivo, che senza una regolamentazione ha un impatto negativo sulla società, determinando insicurezza tra i cittadini. Per questo una strategia di sicurezza interna non può prescindere da queste valutazioni. Terzo punto un particolare impegno va poi rivolto al contrasto della violenza sulle donne e sui bambini ancora troppi casi di violenza esistono appunto su donne e bambini e per noi hanno invece un interesse particolare nella gestione della sicurezza interna anche se qualcuno presenta emendamenti per cancellare la nostra parte che riguarda la lotta alla pedofilia. Voteremo quindi a favore di questa relazione anche se ci sono parti che non ci convincono pienamente, ma è più importante che l'Unione europea si doti di una strategia complessiva, che dia certezze, garanzie e sicurezze ai nostri cittadini. Siamo qui per questo.